A tudásnak a védelme egyet jelent a kutatással, egyet jelent az innovációval, egyet jelent a munkahelyeknek a védelmével is. Mindezek mellett és ugyanakkor azt gondolom, hogy valóban a szellemi tulajdonnak a megsértése és a hamisított áruk több milliárd eurót kitevő világkereskedelme egyre inkább és egyre több aggodalomra ad okot, amely mindannyiunkat érint, sőt a fogyasztóknak az egészségét és biztonságát is érintő kockázatot is jelent. Figyelni kell azonban arra is, hogy a vámalakiság közvetlen hatással van a nemzetközi kereskedelemre, és így maguk a végrehajtási intézkedések nem válhatnak a jogszerű kereskedelemnek az akadályává. Valamint mindezzel együtt összhangban kell lennie az Európai Uniónak az egyéb intézkedéseivel, irányaival is és kötelezettségvállalásával. Támogatom a rendelettervezet hatálya alá tartozó jogsértések körének további bővítését, mert meggyőződésem, hogy mindez a szellemi tulajdon védelmének az erősítéséhez fog vezetni. Ugyanakkor fontosnak tartom megemlíteni a szürkepiaci gazdaságot, a szürkepiacnak az áruit, amelynek a feltartóztatása és a kapcsolódó jogsértéseknek a megállapítása várhatóan továbbra is problémákat fog okozni. Örülök annak, hogy ez a rendelettervezet ily módon megfogalmazásra került, és támogatom ezt a jelentést, szavazatommal is ezt fogom tenni.